Monsieur le Président, craignant une défaite annoncée lors des prochaines élections européennes, les cénacles européistes et mondialistes ont déjà trouvé l'explication les peuples européens se feraient mystérieusement dépouillés de leur libre arbitre au moment de voter par, je cite, une grande puissance étrangère. À ce titre, s'il y a bien une manipulation des esprits que nous venons d'observer, c'est par le biais d'un clip du gouvernement français, payé par les contribuables français, qui s'en prend, comme par hasard, au Premier ministre hongrois et au ministre italien de l'intérieur.

Point du tout. À ce titre, avez vous l'intention de bloquer les comptes et les flux financiers du milliardaire américain George Soros, qui finance nombre de structures influentes au sein de l'Union européenne?

Je pense que le président russe doit bien rire des pouvoirs paranormaux et supra médiatiques que vous lui accordez. Alors, je vais, dans la même veine, vous donner un conseil. Il y a quelque temps, en ces lieux, votre inspirateur, l'inimitable Jean Claude Juncker, déclarait, je cite, qu'il discutait avec les dirigeants des autres planètes.